virðulegi forseti ég legg fram eftirfarandi fyrirspurn til hæstvirts umhverfisráðherra hvernig hyggst ráðherra afla fylgis við sérstöðu íslands þannig að undanþága fáist frá væntanlegum reglum evrópusambandsins um skattlagningu á mengun frá flugvélum nú er það þannig virðulegur forseti að núna í janúar lagði hæstvirts utanríkisráðherra fram skýrslu um ísland á innri markaði evrópu og þar á blaðsíðu fimmtán og sextán í þeirri skýrslu er fjallað um það kvótakerfi sem verður tekið upp í e s b gagnvart flugi það er legu gróðurhúsalofttegunda frá flugi það kemur fram í skýrslu hæstvirts utanríkisráðherra að íslensk stjórnvöld muni áfram þrýsta á um að sérstaða landfræðilega einangraðra svæða eða ríkja verði viðurkennd og þegar maður les skýrsluna áttar maður sig á því að hér á íslandi eru áttatíu stórar flugvélar á skrá og það eru færð rök fyrir því að vegna landfræðilegrar legu landsins það er eyja langt úti í hafi erfitt að nýta sér aðra samgöngumáta eins og að keyra til næstu taka lestina það er ekki uppi á borðinu og ekki þurfi að taka mikið af fólki í ferðalag með skipum þannig að flugið er hinn hentugasti mál fyrir okkur að ferðast til annarra landa það er sem sagt meiningin að hæstvirtur umhverfisráðherra og aðrir í ríkisstjórninni og í forustu þessa lands reyna að fá þessa sérstöðu viðurkennda og væntanlega til að borga hlutfallslega minna fyrir þá mengun sem kemur frá okkar flugvélum

en mér finnst mjög merkilegt að hæstvirtur umhverfisráðherra skuli vera að vinna í þessu máli af því að hæstvirtur umhverfisráðherra sem nú situr hefur alltaf talað mjög mikið gegn svokölluðu íslensku ákvæði í kyoto bókuninni sem gengur út á

og það blasir við að það er umhverfisvænt ákvæði það er sem sagt betra fyrir lofthjúpinn að nota endurnýjanlega orku í þágu framleiðslu heldur en kol og olíu sem gert er víða annars staðar en í þessu tilviki með flugið það er ekkert umhverfisvænt við það það er ekki nokkur skapaður hlutur það er sama olían sem er notuð á flugvélarnar okkar eins og flugvélar allra annarra landa það kemur svolítið vel á vondan að hæstvirtur núverandi umhverfisráðherra þurfi að taka þetta að sér í ljósi þess að viðkomandi hæstvirtur ráðherra hefur skotið hitt ákvæðið niður sem þó er umhverfisvænt